Tisztelt Barroso elnök úr! A pénzügyi világválság és a gazdasági visszaesés után több területen új választóvonalak alakulnak ki az Európai Unióban.

Számunkra, az új tagállamok számára a csatlakozás előtt inspiráló példa volt Írország, Spanyolország, Portugália sikeres felzárkózása.